herra forseti ég vil nú bara til að enginn misskilji neitt upplýsa að það eru tvö skilyrði sem þurfa að vera til þess að ég sæki um þetta starf það er færeyjar séu orðnar fullvalda ríki sjálfstætt

við eigum að fylgja þessu eftir með því að stofna sambærilega skrifstofu í grænlandi það hlýtur að vera eðlilegt enda höfum við ekki gert greinarmun yfirleitt á færeysku og grænlensku samstarfi við erum jú saman í vestnorræna ráðinu og mér finnst eðlilegt að við

menn vaxa af því að viðurkenna mistök sín og biðjast afsökunar á þeim þeir enn þann kost davíð oddsson og halldór ásgrímsson þó þeir séu horfnir af vettvangi stjórnmálanna þá ættu þeir enn þann kost að vaxa af því og verða menn til þess að viðurkenna mistök sín og biðjast afsökunar ríkisstjórnin sem situr í dag á hins vegar að framkvæma stefnubreytinguna og lýsa henni yfir það er hægt að draga ísland formlega út af þessum lista

þá mundu menn framvegis verða að vitna til hans á spjöldum sögunnar með því að taka fram að ísland hefði fallið frá stuðningi sínum við þessar aðgerðir og gert það opinbert það dugar ekki sem háttvirtur þingmaður var hér að vitna í að fyrrverandi forsætisráðherra og utanríkisráðherra halldór ásgrímsson hafi gert það dugar ekki það er aumlegt yfirklór að ætla að reyna að bjarga sér þannig eins og hann og reyndar fleiri

og það er þannig samkvæmt alþjóðalögum að stjórnmálaleg einangrun er eitt úrræði sem er þekkt og hefur verið beitt